Macedónia európai integrációja ügyében mind az ország, mind az Unió számára egyre tarthatatlanabb a helyzet. Amint a jelentésből is kitűnik, a volt jugoszláv tagállam az iránta támasztott feltételeket és elvárásokat teljesítette.

Oly hosszú és értelmetlen halogatás nyomán Macedónia mikor kap már végre dátumot a csatlakozási tárgyalások elkezdéséhez? A helyzet annál is inkább tarthatatlan, mivel úgy gondolom nemcsak a tagjelölt országnak, hanem az Uniónak is vannak vele szemben kötelezettségei. Többszörös halasztás és méltánytalan mellőzés után végre világos és tiszta európai pályát kell szabnunk Macedóniának!

Közös érdekünk, hogy ezt a régiót Európához csatoljuk.